virðulegi forseti þegar breytingar á þingskapalögum voru ákveðnar á síðasta kjörtímabili af síðustu ríkisstjórn þá var markmiðið meðal annars að reyna að fækka kvöldfundum flutningsmaður frumvarpsins þáverandi þingmaður og forseti þingsins sagði úr ræðustól að með þessu ætti að liðka fyrir störfum og gera alþingi að fjölskylduvænni vinnustað þau vinnubrögð sem meiri hlutinn hefur sýnt af sér gengur í þveröfuga átt að mínu mati það er líka þannig að það liggur ekki fyrir hversu lengi þingfundur á að standa yfir ég hefði talið að það væri mjög einfalt að gefa það út nú þegar þannig að þingmenn gætu skipulagt tíma sinn